Na sliki je moški, mogoče malo bolj zagorele polti. s precej močnimi obrvmi, irokezo, rjavimi očmi in precej velikimi ušesi. Na sliki je ponovno moški, ki mogoče izgleda malo bolj namrščen kot tisti prejšnji, ima rahlo neobrito brado, ponovno močne, rjave obrvi, rjave oči ter na vrhu glave črno kapo. Na sliki je tokrat, plavolas moški z modrimi očmi, zelo širokim nasmehom, belimi zobmi in kratko brado. Na sliki je moški z rjavimi skodranimi lasmi, že malo sivimi obrvmi in brado ter precej velikimi ušesi. Na sliki je tokrat dekle, prav tako plavolasa, z rjavimi očmi, in živo rdečo našminkanimi ustnicami. Na sliki je moški, z malo daljšimi, skoraj polizanimi rjavimi lasmi, globoko rjavimi očmi, zaobljenim nosom in rahlo neobrito brado. Na sliki je moški s, prameni. Blond prameni na rjavih laseh, mislim, da ima rjave oči, je tudi pegičast, ima širok nasmeh z belimi zobmi. Na sliki je temnopolta punca z rjavimi lasmi, naličenimi očmi oziroma praktično celim obrazom. In z lila ustnicami. Na sliki je ponovno temnopolta gospodična, z dolgimi ravnimi črnimi lasmi, in prikritim nasmehom. Tokrat je na sliki temnopolt moški s kapo, na kateri piše actor oziroma po slovensko igralec. Ima oboje, brke in brado, poleg tega pa tudi malo širši nos ter rjave oči.